Die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit, gerade in den Ländern, die im Umbruch sind, ist für mich immer außerordentlich wichtig. Getreu dem Grundsatz Vertrauen schaffen durch gemeinsame Zusammenarbeit kann sie auch wirklich dazu dienen, Barrieren, die vielleicht im Wertegefüge oder in der Religion begründet sind, abzubauen. Es ist oftmals der einzige Weg, mit den Ländern in Kontakt zu kommen. Deshalb halte ich dies für außerordentlich wichtig, und die neuesten Ereignisse im arabischen Raum zeigen uns, wie wichtig eine Zusammenarbeit ist. Gerade wenn man das auf wissenschaftlich technologischem Gebiet macht, ist das eine hervorragende Sache.